Pozdravljeni! Ta predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v inštitucijah Evropske unije je pravzaprav en akt, ki nič ne govori o tem, kaj bo Slovenija imela odt te deklaracije in kaj bo Evropska unija Sloveniji dala. Nič ne bo dala. Nategnili nas bojo, kakor nas nategujejo ves čas, seveda bo pa slovenska vlada in pa slovenske politične stranke, po večini bojo pa ploskali in bojo srečni, da jih potrepljajo po ramenih ali pa po kakšnem delu malo nižje. rečeno je bilo, da bomo v Evropski uniji močnejši, ko bomo delovali skupaj. To je neumnost. Namreč skupnost bo močna in funkcionirala le takrat, kadar bo njen nukleus, najmanjši, to se pravi, posamezni delček močan in pa funkcionalen. Dokler ne bo tega, ne bo nič. In Slovenija dokler ne bo funkcionalna, sama po sebi ne bo pomenila nič. Že zdaj smo siva lisa nekje v Evropi, kjer se križajo interesi Nemčije, Francije, aj Anglije ne več, ker je bila pametna, pa je šla ven iz te godlje, aba še kakšne druge države. Mi samostojnosti nimamo in je ne pokažemo, ker nas je enostavno strah, ne vemo, kaj narediti z vsem skupaj. Govori se o ukrepih, ki bodo vrnili delavskemu razredu moč in oblast. To me spominja na Rainerja Mario Rilkeja, ki je pisal o tistih ruhrskih rudarjih. Pa kdaj, kje živimo? Saj smo vendar v enem obdobju, ki smo ga preživeli. Mislim, baje je zdaj leta dva tisoč devetnajst ali je tisoč devetsto devetnajst. Neki patološki izpadi o nekem delavstvu in o ne vem čem nas ne bo pripeljalo nikamor. Treba je narediti stališča Republike Slovenije, kaj bomo mi naredili, ne pa kako bomo upoštevali vse, kar je Evropska unija rekla, in potem na tak debel špeh neke deklaracije, kjer je tri četrt zadeve samo navedkov, kaj Evropa je naredila in kaj zahteva, in da se mi s tem seveda strinjamo. Zavedati se je treba ene stvari, da na državnih ravneh ni poštenosti. Na državnih ravneh je le zakonitost in nič drugega. In bistvo te zakonitosti temelji na gospodarstvu. Če bo gospodarstvo močno, bomo mi močni. Slovenija ni majhna, kot pravijo nekateri, res pa je, da pri večini vladajočih je majhnost v glavah. V glavah zaradi tega, ker ničesar ne razumejo in ker so že indisponirani kot neki hlapci, ki ne smejo dvigniti glave in misliti po svoje. To je narobe. In sedanja vlada bi morala narediti bistveno nekaj drugega, ta deklaracija je preobširna, predebela, nima pa tistih osnovnih zadev, ki bi povedala, kaj bo reševalo Slovenijo. Zakaj Slovenija ne bi mogla biti ena davčna oaza lahko bi bila, če ne bi lezli v rit Bruseljčanom. Če ne bi klanjali se vsakemu njihovi zahtevi, da moramo to pa ono pa tretje. Zakaj slovenska identiteta izginja? Zaradi tega, ker naši vladajoči mislijo, da statistični uradi ne smejo vprašati ničesar drugega, razen imena in priimka. Bedarija! Bedarija prve vrste! In to je sramota, ki jo dela vladajoča struktura. In ta vladajoča struktura deluje direktno proti interesom države Slovenije in proti interesom naših državljanov. Ne vem, kaj bodo ali pa kaj so dobili za to, vendar marsikaj se sliši. Marsikaj se sliši in ljudje že zunaj, tudi diplomati, govorijo: "Sej, slovenski določeni diplomati saj so poceni." Poceni so zato, ker so zraven še neumni, pa niti ne znajo zaračunati svojih uslug, tako daleč smo prišli. Tako daleč smo prišli in potem ni čudno, kakšno ceno imamo po svetu, nobene cene nimamo. Nas obrcajo in nam dajo v roke škornje, da jih sčistimo, kakšnemu, tistemu, ki ima išias v Bruslju, in potem nas pošljejo nazaj v kot. To se dogaja z nami, z našo, državo, na žalost, z državo. Če se to dogaja samo z določenimi političnimi predstavniki, me ne briga čisto nič, ker če je kdo bedak, je pač bedak, če je kreten, je kreten, če je slaboumnež, je slaboumnež, o tistih se ne bom pogovarjal. Hudo je to, da naša država trpi zaradi tega. Da trpijo tisti, ki bojo ostali za nami. Kajti za tiste, ki bojo ostali za nami, pa ne naredimo nič. Gremo se neke, kaj jaz vem kaj, brezspolnosti, nadspolnosti, podspolnosti, ne vem kaj vse. In tukaj jaz čestitam vsem državljankam za za dan žena, obenem pa tudi tistim, ki ne vedo, katerega spola so; pa naj se odločijo, mogoče si bojo kupili rožico ali jim bo pa kdo drug kupil rožico, pa naj si jo kam zatlačijo potem. Država gre pa k hudiču. In s to deklaracijo nismo naredili ničesar, nič dobrega za državo, nič dobrega za državljane. Govorimo o ne vem čem vse, s tem da nam Evropska unija tišči noter neke nenaravne rešitve, nenaravne rešitve, ki se bodo zrušile same vase. Zgodilo se bo tako kot v rimskem imperiju, ki je razpadel. Razpadel je na zahodni del, ki ga je dekadenca požrla in uničila v nekaj desetletjih, in na vzhodni del, kjer je še zmeraj vztrajala tista naravna moč nacije in narodov in ljudi, in je obstajal še tisoč let. Kakšen bi danes rekel, hvala bogu, da imamo Rusijo, pa res hvala bogu, da imamo Rusijo, da imamo višegrajsko skupino, da imamo pametnega Madžara, da se Italijani počasi spravljajo k pameti, pa tako tudi Avstrijci. In na njih bi se morali ozirati in razmišljati o tem, da je potrebno delati za svojo državo. Ne za Evropo, Evropa ni nič, Evropa bo razpadla, Evropa že gnije pri živem telesu. Pokonci jo držijo samo še velike količine alkohola, ponavadi konjaka, vsak dan ena flaška zjutraj, popoldne pa se ne ve več, kaj je bilo dopoldne obljubljeno. Evropa je kvečjemu lahko Evropa narodov in narodi so tisti osnovni nukleusi, na osnovi katerih lahko zraste kaj dobrega. In ko zraste kaj dobrega, lahko sodelujemo, pa ne v svojo škodo, zato da bomo še večji hlapci, kot smo že, ampak tako, da smo enakopravni in enakovredni. Vendar pa s kimanjem Evropski uniji in in s pritlehnim priklanjanjem tega ne bomo nikoli dosegli. Za nas v Slovenski nacionalni stranki je ta deklaracija pravzaprav eno flancanje, eno priklanjanje Evropski uniji, ki pa za lastno državo in za lastne državljane nima in ne nosi nič dobrega. Hvala, gospod poslanec, za vaše stališče, s tem ...